virðulegur forseti ég lagði mig sérstaklega fram um að hlusta nákvæmlega á orðalagið sem hæstvirtur forseti notaði núna af því að í gær var stjórnarandstaðan plötuð í þinginu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 það er þar til umræðum um dagskrármálin er lokið þetta er auðvitað alls ekki hægt að túlka sem svo að það ætti að fara inn í nóttina en það var gert og við mótmæltum því mjög kröftuglega af því að framsóknarflokkurinn hefur beðið um tvöfalda umræðu um framhaldsskólafrumvarpið sem er afar umdeilt og bara síðast í gær kom yfirlýsing frá félagi framhaldsskólakennara þar sem þeir